Frau Präsidentin! Jedes Mal, wenn die COVID-Situation in Ungarn besonders brenzlig wird, richtet sich der Blick von Viktor Orbán unter die Gürtellinie seiner Bürgerinnen und Bürger. Im Mai dieses Jahres war es die Orbán-Regierung, die es als dringend erforderlich angesehen hat, die Anerkennung von Transgender aus den Personalausweisen zu streichen. Nun, mitten in der zweiten Welle, mitten in der Welle, geht es darum, in der Verfassung zu verankern, dass nur christliche Geschlechterbilder in den Familien in Ordnung sind. Wir kennen diese Tricks aus der Trickkiste der Totalitären, aus Russland und der Türkei. Es geht immer darum, die eigenen Bürger abzulenken vom eigenen Scheitern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Europäischen Parlament von der Fidesz Partei, habt ihr nichts Besseres zu tun? Wir haben Besseres zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Aber in diesem Jahr 2020 entscheidet sich nicht nur die Zukunft unserer Wirtschaft, sondern auch die Zukunft unserer Demokratie. Denn Schönwetterdemokratie das kann jeder. Aber am Ende einer Krise mitten in einer Demokratie weiterhin zu arbeiten und zu leben, das ist die hohe Kunst der Freiheit und Aufklärung. Wir haben in der Beobachtergruppe im LIBE-Ausschluss seit dem Krisenausbruch wöchentlich daran gearbeitet, und wir haben gesehen, wie die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in vielen Ländern Ungarn, Italien, Rumänien eingeschränkt wurde, wie in Polen eine App verpflichtend wurde, die Menschen beobachtet hat, wie fast alle Länder das Recht auf Asyl abgeschafft haben und wie Anfeindungen gegenüber asiatischen Menschen oder Abriegelungen von Roma Siedlungen eingeführt wurden, zum Beispiel in Bulgarien. Mit dieser Entschließung machen wir klar Krisenzeiten erfordern Kriseninstrumente.